Unii Europejskiej, zwłaszcza w czasach kryzysu, gdy europejski podatnik będzie chciał oglądać każde euro, czy jest ono wydawane zgodnie z przeznaczeniem.